Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Varuh v poročilu za leto dva tisoč sedemnajst priporoča spremembo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, da bo invalidu pripadal denarni prejemek v sorazmernem deležu glede na število opravljenih ur, torej tudi, če opravljenih ur več ali manj kot sto. Poleg tega, naj še omenim osebam, ki se v okviru zaposlitvene rehabilitacije usposabljajo na delovnem mestu oziroma izbranem poklicu, povrnejo tudi stroški malice. Invalidu, ki se v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije usposablja na v konkretnem delovnem mestu pri konkretnem delodajalcu lokalnem okolju v obsegu najmanj sto ur, in če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarnega nadomestila po predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja, pripada denarni znesek v višini štirideset procentov minimalne plače mesečno. V času usposabljanja invalid ne dela osem ur na dan, saj jih usposabljajo mentorji, zaposleni pri delodajalcu. Ministrstvo plačuje stroške mentorstva pri delodajalcu višini osemdeset evrov na mesec za posameznega invalida, poleg tega so v času usposabljanja obravnavani hkrati tudi s strani članov strokovnega tima izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, ki ga je napotil na usposabljanje. Tudi stroške članov strokovnega tima krije ministrstvo. Namen usposabljanja je v čim hitrejši zaposlitvi invalida, ki tekom usposabljanja pridobiva ustrezna znanja in pridobiva delovno kondicijo. V kolikor bi bili denarni prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije previsoki, bi lahko to negativno vplivalo na stimulacijo invalida, da bi se čim krajšem času tudi zaposlil, in tudi delodajalca, pri katerem se usposablja. Ostale storitve zaposlitvene rehabilitacije namreč predstavlja strokovno obravnavo invalida, kot je na primer pregled medicinske dokumentacije, razgovori z invalidom, ugotavljanje zaposlitvenih interesov invalidov in testiranje. Priporočilo varuhinje pa bomo smiselno upoštevali pri prvi pripravi novele Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanje invalidov. Invalidska podjetja so običajne gospodarske družbe, ki deluje na trgu in zanje veljajo vsi predpisi, enako kot za vse ostale delodajalce. Z vidika delovnopravne zakonodaje zato nadzor nad njimi izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Omenjeni inšpektorat opravlja nad temi družbami redne nazore, občasno pa opravi tudi obsežnejše akcije, v katerih pregleda večje število teh podjetij po vsej Sloveniji. Invalidska podjetja so zaradi svoje funkcije družbeno posebnega pomena, saj zaposlujejo najtežje invalide. Zaradi tega so z namenom, da se izenači njihov položaj na trgu z drugimi delodajalci, ki ne zaposlujejo visokega deleža najtežjih invalidov, prejemniki državnih pomoči. Nadzor na uporabo teh javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov, izvaja ministrstvo, in sicer v obliki izvajanja rednega mesečnega poročanja o pridobljenih sredstvih v obliki obvezne revizije namenske porabe sredstev, ki jih izvajajo družbe, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje in nadzor, ki ga izvaja strokovna komisija, ustanovljena za ta namen skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Učinkovitost in pravilnost izvajanja sheme te državne pomoči, katere so invalidska, podjetno redno nadzira tudi generalni direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji. Hvala.